Señora presidenta, tenemos en Nicaragua otro caso más de una dictadura a la que estamos tratando demasiado bien. Y esa dictadura se crece, precisamente por el trato que tiene de favorecimiento, y está aplastando y creando unas situaciones en las cuales realmente está cerrando la jaula cada vez más a su población está matando a su población.

Estamos ante una dictadura que tenemos que tratar como tal, como tenemos que tratar a la de Cuba, que tiene tanta influencia en Nicaragua.